Jah. Dokumenti, ki so bili navedeni, so, bom rekla, trenutno veljavni in za tistimi starimi, lahko so drugačni, težko pa v nasprotju. Se pravi tako resolucija kot strategije razvoja prometa do leta dva tisoč trideset in še en dokument, malo bolj konkreten, to je šest letni tako imenovani drsni plan za prometno infrastrukturo. Težko konkretno odgovorim, ali bi točno tak konkreten projekt predlagala, da se ga dopolni. V dveh mesecih dela se še nisem uspela seznaniti čisto z vsemi projekti, lahko pa povem, da se na tem projektu četrte razvoje osi, čeprav če sem pravilno razumela vprašanje, vam pravzaprav ni sploh všeč trasa, ki je določena kot četrta razvojna os, da se določene stvari dogajajo pospešeno. Ne vem, če je potrebno, da tukaj navajam, katere, ker verjamem, da ste z njimi bistveno bolje seznanjeni kot jaz, ker pač se po enem delu te ceste vsakodnevno vozite. Jaz lahko dam zavezo, da bom preverila, kako in kaj in enako kot prej tudi zakaj je pač odločitev bila takšna, kot je bila. Bi pa tukaj, ker smo zdaj na koncu, še enkrat želela poudariti, da mi se bomo lahko pogovarjali o nešteto projektih, pa vsi imamo ne samo želje, ampak tudi potrebe, ker prihajamo iz okolij in vemo, kaj v tistem okolju je pereče, kaj manjka, tako da jaz upam in želim, da bomo skupaj uspeli to, kar smo si zapisali v koalicijsko pogodbo, tudi uresničiti. Skratka, da je prometna varnost, da so investicije v prometno infrastrukturo prioriteta, ne samo na papirju, ampak tudi potem, ko bomo sestavljali proračun in bo treba za to zagotoviti denar, ker v preteklosti ga je bilo res premalo, je bila kriza, ga ni bilo. Zato da nismo posegali preveč v socialne pravice, smo se na odrekali investicijam, ampak so tukaj posledice in infrastruktura je resnično v stanju, ko potrebuje konkretno, da ne rečem kar zelo konkretno obnovo in tudi novogradnje. Tako da glede tega konkretnega - zaveza, da bom preverila, kako in kaj. Imam tudi napisano, kaj vse je na tej obstoječi trasi bilo narejeno, ampak mislim, da ni potrebe, da to posebej navajam.